Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Dombrovskis, le plan d'investissement pour une Europe durable, c'est la pierre angulaire du Pacte vert pour l'Europe, car c'est lui qui va financer la transition énergétique.

C'est aussi l'enjeu de la taxonomie et de son respect. Le rapport insiste aussi sur la création de nouvelles ressources propres, pour nous permettre d'atteindre un niveau plus élevé de financement pour le climat. Ainsi, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières nous permettra aussi de lutter contre nos fuites de carbone, les carbon leakages et d'inciter nos partenaires à diminuer leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Le plan de relance aura bien sûr un rôle majeur à jouer pour réaliser nos objectifs.

En résumé, c'est une approche transversale que nous proposons, mobilisant moyens publics et privés, et tous les secteurs. En combinant toutes nos forces, nous pourrions parvenir à ces 600 milliards d'euros d'investissements par an en faveur du climat et réaliser ainsi nos ambitions pour une Europe neutre, créatrice d'emplois, en ligne avec les accords de Paris. Ce rapport, c'est le résultat d'un travail en coopération avec plusieurs commissions qui ont toutes un rôle clé l'environnement, bien sûr, mais aussi l'agriculture, les transports, la culture et l'éducation.